Pani predsedajúca, ako členské štáty Európskej únie sme najväčším finančným prispievateľom do systému OSN, čo je asi 50 všetkých príspevkov. V Európskej únii sa preto chválime tým, že sme poprednými svetovými lídrami, čo udávajú tempo a smer, čo je do istej miery zaiste pravda, a žiaľ niekedy pri takomto líderstve vôbec nemáme byť na čo hrdí.

Len tento týždeň máme v agende ďalšie tri uznesenia podporujúce tú čudnú a nevedeckú LGBT agendu. Tak sa skutočne pýtam, ako sa spieva v jednej piesni slovenskej speváčky Simony Martausovej kam tento svet speje, keď zuby majú byť len biele, vraždy sú aj v leporele, rozum nie vždy ide s vekom, závislí sme vždy na niekom, a zaspávame vďaka liekom, čo robiť s dušou človeka, človek zvláštnym bohom slúži, zo žien sa stávajú muži, čo dobývajú pevnosti.